De aici rezultă un risc crescut de îmbolnăvire de hipertensiune, diabet, dar și alte boli. Parlamentul European a adoptat, în 2007, Raportul privind rolul sportului în educație. Astfel, s a stabilit obligativitatea introducerii a cel puțin trei ore de sport pe săptămână în programele educaționale. Știm că educația fizică pregătește copiii pentru un stil de viață sănătos, transmițându le valori sociale importante ca autodisciplina, solidaritatea, spiritul de echipă și sportivitatea. Tocmai de aceea solicit Comisiei Europene să urmărească mai îndeaproape transpunerea în legislația națională și respectarea obligativității a minimum trei ore de educație fizică pe săptămână în școli și creșterea numărului de săli de sport și îmbunătățirea bazei materiale a acestora.